Gospod podpredsednik, vsi ostali prisotni, lep sončen dan. Opravljanje nalog poklicnega gasilstva je popolnoma primerljivo z opravljanjem nalog, ki opravljajo drugi uniformirani poklici, policisti, vojaki, cariniki, pazniki. Prav vsi našteti svoje delo opravljajo na terenu in vedo, kaj nepredvidljivih, nevarnih okoliščinah. Poklicni gasilci izvajajo operativne naloge reševanja ljudi, premoženja, pri čemer so izpostavljeni ognju, vodu, vodi, različnim nevarnim snovem, reševanje prometne nesreče in podobno. Zato je prav, da pogoje za pridobitev dodatka za stalno pripravljenost izenačimo z drugimi uniformiranimi službami. Če imajo druge uniformirane skupine pravico do dodatka za stalno pripravljenost po petem, po petih letih, ga morajo imeti tudi operativni poklicni gasilci. Prejšnja vlada je Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije podpisala stavkovni sporazum, pri čemer ni izpolnila zavest iz sporazuma. Mislim, da bi morali imeti politiki toliko občutka za pravičnost, da svoje obljube tudi izpolnijo. Nenazadnje je kljub temu zakonskemu predlogu ostalo odprto še vprašanje dodatka za vodenje, ki naj bi se reševalo kasneje. Finančne posledice zakona so ocenjene na sto štiriinštirideset tisoč petsto evrov letno. Občine so zopet opozorile, da v svojih proračunih nimajo zagotovljenih teh sredstev. Vse pogosteje slišimo, da se vlada s sindikati nekaj dogovori, finančno breme pa prevali na drugega. Po kmečki logiki bi se moral o zvišanem finančnem odhodku pogajati tisti, ki bo višje finančne odhodke tudi pokril. Na ravni vlada-občine je vse več odprtih front, zato pričakujem, pričakujemo, da bo pristojni minister čimprej odprl nova pogajanja glede povprečnin. Poleg tega smo na Odboru za finance sprejeli, pardon, na Odboru za obrambo sprejeli sklep, da vlada preuči možnost povračila finančnih sredstev občinam, ki so ustanoviteljice poklicnih gasilskih enot . Zakonodajno-pravna služba je opozorila na kar nekaj ustavno spornih zadev, ki jih prinaša predlog zakona. Vlada kot predlagatelj se je do pripomb sicer opredelila, vendar zaradi teh pripomb predloga zakona ni spreminjala. S tem nase prevzema vso odgovornost za morebitno ustavno presojo dopolnitve zakona. Upam, da ne bo spet, da se ne bo spet zgodilo, da bomo davkoplačevalci zopet plačevali za napake vlade. Ob spoznanju, koliko sredstev javnih blagajn je negospodarno potrošenje, se zdi izdatek, temveč investicija v gasilstvo kaplja v morje. Tudi za občinski proračun. Zato bomo v Slovenski nacionalni stranki predlog zakona podprli . Hvala lepa za vašo pozornost . Hvala lepa. Stališče poslanske skupine ...